În prezent, ne confruntăm cu o creștere a cererii de servicii sociale, datorată în primul rând schimbărilor demografice. Întreprinderile sociale întâmpină dificultăți în găsirea finanțărilor de care au nevoie, în funcție de nivelul lor de dezvoltare. Este nevoie, astfel, de stimulente pentru cei care furnizează servicii de interes general. Cred că, în primul rând, trebuie asigurat accesul la finanțarea privată, dar și mobilizarea fondurilor europene în sprijinul întreprinderilor sociale. De asemenea, statele membre ar putea adapta cadrul juridic, printr un acces mai bun la achizițiile publice. Nu în ultimul rând, ar trebui îmbunătățită vizibilitatea și consolidate capacitățile de management ale antreprenorilor sociali. Acest lucru s ar putea realiza inclusiv prin intermediul unor programe precum Erasmus pentru tinerii antreprenori.